Señor Presidente, los presupuestos generales que el Gobierno de España ha presentado para 2014 vuelven a estar marcados por la austeridad y por los recortes recortes en educación, recortes en sanidad, recortes en todas las políticas sociales.

Además, hay que sumar los recortes en política de cooperación al desarrollo, que la sitúan al nivel de los años ochenta.

Este es el verdadero resultado de la política del tijeretazo del PP con estos presupuestos, los únicos que van a pagar y sufrir el ajuste serán, una vez más, los ciudadanos, y no los verdaderos causantes de la crisis.